Datorită prestigiului lor, beneficiază de credibilitate în rândul consumatorilor din Europa.

Această practică poate fi oprită prin implementarea corectă a directivei privind publicitatea înșelătoare. Din păcate, nu toate statele membre au transpus acest text în legislația lor.

Revizuirea directivei ar oferi instrumentele necesare combaterii acestui fenomen. De asemenea, completarea legislației comunitare cu dispoziții specifice ar limita apariția anuarelor profesionale înșelătoare.